Monsieur le Président, Madame la Haute représentante, je vous remercie de votre déclaration liminaire, mais dès lors que M. Trump prend le risque de mettre les États Unis à l'écart du droit international, je crois que c'est à vous, c'est à l'Union européenne, du fait de nos liens géographiques, historiques et culturels avec les peuples israélien et palestinien, de prendre le flambeau d'initiatives diplomatiques, politiques, voire économiques si nécessaire.

Troisièmement, vous disposez d'un atout à faire valoir l'article 2 de l'accord d'association et tous les textes qui sont des accords de partenariat entre l'Union européenne et Israël. Le moment n'est il pas venu, au nom du droit, de les brandir et de les